Zum Beispiel könnten wir uns fragen, ob es wirklich nötig ist, ein Drittel des Haushalts ca.

Euro jährlich in den Agrarsektor zu stecken.

Wir sind nicht nach dem Krieg, als die Lebensmittel knapp waren, wir sind im Jahre 2018 und leben in einem Überfluss der Lebensmittel. Die Europäische Union kämpft gegen deren Verschwendung. Australien und Neuseeland beweisen, dass es auch ohne Subventionen möglich ist, erfolgreich zu sein. Und mehr noch Dadurch, dass die Subventionen nicht für alle Länder gleich sind, beschädigen wir die Landwirtschaften in den Ländern, wo die Subventionen deutlich niedriger sind. In meinem Land, in der Slowakei, wird die slowakische Landwirtschaft systematisch und langfristig beschädigt und liquidiert.